Gospodine predsjedniče, usvajanje Uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo zadnji je korak u reformi zajedničke ribarstvene politike i ujedno ključni mehanizam financiranja. Ribarima diljem Europske unije bit će potrebna značajna podrška u prilagodbi novim zahtjevima i mjerama i stoga podržavam usvajanje ovoga teksta. Riječ je o malom fondu čija osnovna svrha mora biti podrška sektoru, a mišljenja sam da će ključno pitanje biti hoće li ribari Europske unije zaista moći iskoristiti sredstva i u tom smislu želim posebno naglasiti potrebu jasne i jednostavne provedbe.

Ribarima su upravo ove mjere možda i najkorisnije i vjerujem da one zaista mogu pomoći u očuvanju održivosti ribarstva. Održivost podrazumijeva ne samo ekološku komponentu, već i elemente socio ekonomije sektora i te mjere mogu pomoći očuvanju tradicije i malih segmenata ribarstva.